Doamna președintă, stimați colegi, trebuie să recunoaștem că propunerea de a avea o conferință a venit din criza în care se află Uniunea Europeană și trebuie toți să ne facem o analiză. Au făcut tot ce trebuie politicienii pentru a discuta cu cetățenii? Poate că dacă făceam mai mult noi, politicienii, că da, și eu cred în democrația reprezentativă, reprezentăm cetățenii, dar ne am întâlnit noi atât cât ar fi trebuit cu cetățenii să i consultăm atunci când votăm, când luăm decizii în numele lor?

Evident că trebuie să avem grijă cum integrăm această conferință, acest nou organism, această platformă care vrea să aducă cetățeanul mai aproape de noi cu constituțiile naționale, cu parlamentele naționale. Structura este prevăzută în propunerea conferinței este importantă implementarea, este important să nu facem o birocrație nouă, un cost nou și să urmărim efectele. Da, voi susține această rezoluție și cred că toți trebuie să o susținem pentru că, de fapt, este un mecanism de îmbunătățire a comunicării cu cetățenii.